herra forseti ég fagna því að við séum þó samherjar í því að minnsta kosti að grafa ekki undan krónunni frekar en orðið er hún hefur átt fáa vini á köflum blessuð ég er reyndar sammála þeirri greiningu að hluti af vanda okkar sé sá að gengið varð jafn óraunhæft á hina hliðina eins og það er kannski of lágt núna og eitthvert jafnvægisgengi á krónunni er auðvitað mjög mikilvægt og að því þurfum við að stefna og þar í liggja meðal annars mistökin að mönnum yfirsást það það er ekki nóg að einblína á þröng verðbólgumarkmið ef sveiflurnar eru svona rosalegar á hina hliðina hvað varðar gjaldeyrinn vegna þess að það kemur síðan í bakið á mönnum hina inn í verðlagið seðlabanki sem einblínir bara á verðmælingarnar í núinu en lætur sér í léttu rúmi liggja hvernig gjaldmiðillinn sveiflast fær það í hausinn síðar meir í því liggja að mínu mati meðal annars mistök seðlabanka og ríkisstjórnar á undanförnum árum að þetta hangir miklu meira saman en menn kannski vilja vera láta í orði kveðnu jöklabréfin upp á fimm hundruð til átta hundruð milljarða króna eða hvað það nú er á fóðrum hér inni í hagkerfinu blóðmjólkandi vaxtamuninn milli íslands

sé slæmt að við íslendingar skulum hafa svona mikla sérstöðu í því að fjárskuldbindingarnar og alveg sérstaklega fjárskuldbindingar heimilanna séu að svona miklu leyti verðtryggðar og vísitölubundnar og þess vegna enn

því það var alltaf í orði kveðnu ætlunin strax nítján hundruð níutíu þegar þjóðarsáttin var gerð og menn sáu í fyrsta skipti sumarið

á sama tíma og auðvitað laun og ýmsir aðrir hlutir eru ekki tryggðir með þessum hætti þetta misgengi er slæmt